Señora Presidenta, cuando en diciembre de 2010 aprobamos el informe Rapkai, prorrogamos el Reglamento de ayudas públicas al carbón hasta el año 2018. Quienes peleamos por este Reglamento, que debería ser punto de partida y no punto y final para el sector de la minería, estamos indignados y nos sentimos traicionados por cómo el Gobierno de España, teniendo ocho años para reactivar el sector, solo ha necesitado dos para colapsarlo. El Gobierno de España, estandarte en negritud en su actual opacidad con los agentes sociales, no quiere saber nada del negro carbón, pinta en negro el panorama del mix energético, cada vez más dependiente, y pinta en negro el futuro de las cuencas mineras. Desde el Parlamento Europeo, donde hemos recibido a los mineros, quiero pedir al Gobierno de España que cumpla con la normativa de la UE y presente un plan de viabilidad para el carbón que aporte luz para revertir las amenazas de despidos y de cierre sobre las minas, que aporte luz para inversiones tecnológicas, para un carbón más verde y, de paso, que esta luz irradie su propio comportamiento, hoy manchado no por el negro carbón, que no defiende, sino por las sospechas de una contabilidad en negro que lo delatan.